hann fer vel yfir málin og setur þau oft í athyglisvert og sögulegt samhengi ég var að reyna að leita eftir því hvað framsóknarflokkurinn vildi gera í þessu máli ég eiginlega kannski hef ég misst af því ég náði því ekki ef ég man rétt var stjórnlagaþing eitt af þremur skilyrðum vil ég bara fá að spyrja hvað vill framsóknarflokkurinn gera núna